virðulegur forseti ég mæli fyrir þingsályktunartillögu um samgönguáætlun fyrir árin tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og átján nú sem fyrr eru gerðar miklar og vaxandi kröfur um hraðari uppbyggingu samgöngukerfisins eins og fjölmargar ályktanir frá sveitarstjórnum almenningi og öðrum hagsmunaaðilum bera vott um í þingsályktunartillögunni sem hér er lögð fram er í annað sinn lögð fram heildstæð áætlun um rekstur og uppbyggingu samgangna sem tekur til allra samgöngugreina en aðalmarkmið hennar

áætlunin tekur mið af þeim kröfum sem komið hafa á síðustu árum um bætt öryggi á þjóðvegakerfinu meðal annars með lögum um samgönguáætlun sem sett voru árið tvö þúsund og tvö var öllu vinnulag gerbreytt í þessari samgönguáætlun fyrir tímabilið tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og átján er það nýmæli að nú fylgir umhverfismat áætluninni er það í samræmi við lög sem alþingi samþykkti vorið tvö þúsund og sex um að umhverfismat skuli framvegis fylgja tilteknum skipulags og framkvæmdaáætlunum matið var auglýst síðastliðið haust og almenningi sveitarstjórnum og hagsmunaaðilum gefinn kostur á að koma á framfæri athugasemdum sem farið var yfir áður en þingsályktunartillagan um samgönguáætlun var lögð fram athygli er vakin á því að athugasemdir og svör vegna umhverfismats skýrslunnar fylgja með í greinargerð með áætluninni með þessu er ísland meðal fyrstu evrópulanda til að leggja áherslu á umhverfismat með gerð sérstakrar umhverfismatsskýrslu vegna samgönguáætlunar áætlunin nær jafnframt til rekstrarútgjalda vegagerðarinnar flugmálastjórnar flugstoða samkvæmt þjónustusamningi og siglingastofnunar sem ekki var fjallað um í fyrri áætlunum mörkuð er stefna til framtíðar í samgöngumálum þar með talið í öryggismálum og tekið tillit til umhverfismála og byggðamála áætluninni er ætlað að stuðla að víðtæku samstarfi stofnana í samgönguráði meðal annars á sviði rannsókna í samgönguáætluninni er sett fram stefna í samgöngumálum til næstu tólf ára auk þess sem gerð er grein fyrir almennum forsendum og spáð fyrir um þróun ýmissa lykilstærða í þingsályktunartillögunni sem hér er mælt fyrir eru eftirfarandi fimm meginmarkmið greiðari samgöngur hagkvæmni við uppbyggingu og rekstur samgangangna umhverfislegar sjálfbærar samgöngur öryggi í samgöngum og jákvæð byggðaþróun undir greiðari samgöngur falla flestar framkvæmdir við uppbygging og endurbætur samgöngukerfisins lögð er áhersla á að sköpuð verði skilyrði fyrir flesta landsmenn til að komast til eða frá höfuðborgarsvæðinu hvert á land sem er innan þriggja klukkustunda í stað þriggja og hálfs í fyrri áætlun sem er breyting á sambærilegu markmiði í samgönguáætlun tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og fjórtán sett eru sérstök markmið um almenningssamgöngur í lofti á sjó og á landi lögð er áhersla á að vegir verði með nægjanlegt burðarþol allt árið á svokölluðum flutningabrautum í grunnkerfinu breidd þeirra verði nægjanleg og með bundnu slitlagi enn fremur verði lokið endurbyggingu allra helstu stofnleiða á landi og allar byggðir með meira en hundrað íbúa verði tengdar vegakerfi með slitlagi og viðunandi burðarþoli meðal leiða til að ná fram hagkvæmni við uppbyggingu og rekstur samgangna er að nýta í auknum mæli kosti einkaframkvæmdar þar sem hún á við þannig yrðu markaðsöflin nýtt til viðbótar við það sem nú er gert með útboðum á flestum sviðum framkvæmda og rekstrar en það er hagstæðara varðandi umhverfislegar sjálfbærar samgöngur er lögð áhersla á skattalegar aðgerðir til að hvetja til notkunar sparneytinna bíla og framtíðarsýnin er þróun samfélags sem notar eingöngu endurnýjanlega orkugjafa ástæða er til að vekja athygli á áherslunni á öryggi í samgöngum má nefna ríka áherslu á breikkun vega og aðskilnað akstursstefna á umferðarþyngstu þjóðvegum enn fremur skal nefnt að umferðaröryggisáætlun og áætlun um öryggi sjófarenda er hluti samgönguáætlunar fimmta og síðasta markmiðið er nýtt inn í áætluninni og snýr að jákvæðri byggðaþróun en ljóst er að flest eða öll verkefni samgönguáætlunar á landsbyggðinni

þetta er í beinu framhaldi af stefnubreytingu sem gerð var með síðustu tólf ára samgönguáætlun þar sem litið var svo á að byggingu nýrra flugvalla og nýrra hafna væri lokið að mestu nema sérstakar aðstæður kölluðu á framkvæmdir í höfnum og flugvöllum miðast við að bæta aðstöðu og bregaðst við auknum kröfum og þróun á sviði flugs og siglinga í hinni nýju langtímaáætlun er sem fyrr skilgreint grunnnet eða burðarnet samgangna sem nær til samgöngugreinanna þriggja með grunnneti er átt við mannvirki sem mynda eðlilegt samfellt samgöngukerfi um landið allt umferðin er mest í grunnkerfinu og því er mikilvægt að það njóti forgangs

heildarfjármagn til samgöngumála hefur stóraukist á undanförnum árum í samgönguáætlun tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og átján heldur þessi þróun áfram því enn eykst fjármagn til vegamála tillagan gerir ráð fyrir að rúmlega þrjú hundruð áttatíu og einn milljarður króna verði varið til samgöngumála næstu tólf árin þrátt fyrir þessa miklu fjármuni er ekki nægt fjármagn fyrir hendi til að uppfylla öll markmið í uppbyggingu vega fyrir fyrstu tólf árin það liggur fyrir að enn vantar fé til vegagerðar sem nemur framkvæmdafé tveggja fjögurra ára tímabila eða um áttatíu milljörðum til þess að markmiðið náist eru það verkefni jafnt á höfuðborgarsvæðinu sem á landsbyggðinni sem bíða verða seinni tíma heildartekjur og framlög til

miðað við hækkun vísitölu vegagerðar á milli áætlana er um að ræða tuttugu og sex prósenta hækkun raunhækkun áætlunar samanlagðar heildartekjur og gjöld

ljóst er að framlög til vegagerðar eru nálægt því að aukast í takt við aukna þjóðarframleiðslu sem verður að teljast eðlilegt miðað við mikilvægi málaflokksins sem hluti fjármagns til vegagerðar kemur fram söluandvirði símans eða fimmtán milljarðar á fyrsta tímabili áætlunarinnar í áætluninni er gert ráð fyrir því að nokkrar framkvæmdir og verkefni á sviði flugmála siglingamála og vegamála verði fjármagnaðar með sérstakri fjáröflun á áætlunartímabilinu um er að ræða viðamikla útgjaldaliði sem ekki verður ráðist í innan heildarramma samgönguáætlunar tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og átján miðað við markaða tekjustofna til vegagerðar er þannig gert ráð fyrir sérstakri fjáröflun samtals að upphæð fjörutíu og fimm komma þrír milljarðar mest á öðru tímabili áætlunarinnar til flugmála er gert ráð fyrir sérstakri fjáröflun að upphæð fjóra komma þrír milljarðar og til siglingamála einn komma sex milljarður þau mikilvægu verkefni sem um ræðir eru bygging og rekstur samgöngumiðstöðvar í reykjavík sem hefur verið talin falla vel að einkaframkvæmd bygging og rekstur bakkafjöru sem einnig er talin ákjósanleg einkaframkvæmd svo og sérstakt átaksverkefni í uppbyggingu vel skilgreindra flutningabrauta milli reykjavíkur og akureyrar annars vegar og

með einkaframkvæmd er hér átt við að einkaaðilum verði falin samkvæmt samningi hönnun framkvæmd rekstur og fjármögnun tiltekinna verkefna sem almennt samkomulag er um að opinberir aðilar sinni í þágu almennings

sem byggðar eru á hefðbundnu útboði en í þeim tilvikum byggist sérstök fjáröflun þá alfarið á sérstöku ríkisframlagi til lántöku sem felur í sér að ríkið greiðir framkvæmdinni á lengri tíma en nú er venjan fáar þjóðir verja stórum hluta útgjalda sinna til vegamála og íslendingar þessi staðreynd undirstrikar hina miklu þörf fyrir bættar vegasamgöngur meiri hluti fjárins fer til stofnkostnaðar það er til nýrra mannvirkja og undirstrikar enn hve margt er ógert í vegakerfinu aldrei má þó gleyma þeirri staðreynd að nauðsynlegt er að veita nægjanlegu fé til viðhalds þeirra eigna sem felast í vegakerfinu því til viðbótar eru sívaxandi óskir um þjónustu við vegfarendur eins og til dæmis vetrar og upplýsingaþjónustu sem sífellt fleiri íbúar landsins aka en fleiri og fleiri aka á milli búsetusvæða til vinnu sinnar og vilja þess vegna góða og örugga þjónustu á vegakerfinu útgjöld til flugmála hafa aukist á undanförnum árum sem skýrist af auknum umsvifum alþjóðaflugþjónustunnar og er búist við áframhaldandi vexti hennar umsvif þjónustunnar er meðal annars fjármögnuð af yfirflugsgjöldum nýmæli í áætluninni er að flugstoðum o h f er falið með samningi að annast rekstur flugvalla og flugöryggisþjónustu auk framkvæmdar við flugvelli

eitt uppfylli kröfur til bygginga flughlaða að flugvellir í flokki tvö uppfylli kröfur til bygginga flugbrauta og hlaða þar sem því verður við komið einni verður lögð áhersla á endurnýjun aðflugs og flugleiðsögubúnaðar stærstu verkefni í flugmálum á áætlunartímabilinu eru auk byggingar samgöngumiðstöðvar var í reykjavík sem þjónar raunar raunar fleiru en flugvellinum og lenging akureyrarflugvallar á öðrum og þriðja tímabili verður metin þörfin fyrir lengingu egilsstaðaflugvallar mestu útgjöldin í siglingamálum eru til framkvæmda í höfnum áætlanir miða við gildandi hafnalög í áætluninni er miðað við að ríkið taki þátt í endurnýjun hafnarmannvirkja í fiskihöfnum á landsbyggðinni til að uppfylla þarfir sjávarútvegsins og mæta nýjum þörfum atvinnugreinarinnar reynslan hefur sýnt að kröfur til íslenskra hafna eru síbreytilegar og að þróun þeirra verður að haldast í hendur við þróun fiskiskipaflotans

er við að siglingastofnun taki virkan þátt í alþjóðlegu samstarfi um öryggismál mikilvægt er að gæta hagsmuna íslands þegar verið er að semja alþjóðlegar reglur og sjá til þess að reglurnar tryggi sem best öryggi sjófarenda og hæfi sem best íslenskum aðstæðum áætlunin gerir ráð fyrir auknu eftirliti með umferð skipa siglingavernd og hafnaeftiriti þar sem ætlað er að flutningar um hafnir nær tvöfaldist á tímabilinu og umferð stórra skipa umhverfis landið muni að sama skapi stóraukast gert er ráð fyrir miklum framkvæmdum við höfn í bakkafjöru og smíði nýrrar vestmannaeyjaferju sem boðin yrði út sem einkaframkvæmd ef sú verður niðurstaðan á síðasta áratug hefur landað sjávarfang aukist um fimmtán prósent ekki er gert ráð fyrir að landaður afli aukist frekar

sjóflutningar milli hafna innan lands jukust jafnt og þétt fram á miðjan síðasta áratug en hafa dregist saman að undanförnu og strandsiglingar eru að mestu aflagðar nema olíuflutningar og annar sértækur varningur gert er ráð fyrir að flutningar um hafnir landsins aukist um níutíu prósent næstu tólf árin og má rekja það að stærstum hluta til fyrirsjáanlegrar aukningar flutninga vegna stóriðju á næstu tólf árum verða helstu framkvæmdir í höfnum endurbygging hafnarmannvirkja stofndýpkanir og gerð viðlegukanta með meira dýpi styrkir til hafnargerðar eru fyrst og fremst til að endurbæta og byggja ný viðlegumannvirki til að mæta þörfum fiskiskipaflotans útgjöld til vegamála hafa hækkað á undanförnum árum og heldur sú þróun áfram samkvæmt þessari áætlun valda þar mestu sívaxandi kröfur um aukna þjónustu en íslendingar eiga fleiri bíla að hlutfalli en flestar aðrar þjóðir er bílaeign nú nálægt sex hundruð fjörutíu bílum á hverja þúsund íbúa viðhaldsþörf vega vex í hlutfalli við verðmæti vega svo og í hlutfalli við aukna umferð reynt er að mæta þessari auknu þörf í samgönguáætluninni meiri hluti vegafjár fer til stofnkostnaðar og þá helst til framkvæmda í grunnneti en í því eru þrettán flugvellir fjörutíu hafnir og um fimm þúsund tvö hundruð kílómetra af vegakerfinu og þar af er fjárfestingarþörfin langmest í vegunum eins og fram hefur komið fyrr grunnnet vega fær þannig stóra sneið af kökunni en dugir þó ekki til engu að síður nást margir góðir áfangar á áætlunartímabilinu og verða nefndir nokkrir þeirra síðar framkvæmdamarkmið vegamála er meðal annars að byggja upp grunnnet stofn og tengivega sem skilgreint er í samgönguáætlun með fullu burðarþoli og bundnu slitlagi endurbyggja og breikka einbreiða kafla með bundnu slitlagi á sem umferð er yfir fjögur hundruð bíla árs dags umferð þar sem bundið slitlag var lagt á gamla vegarkafla auk endurbóta og reynst hafa hættulegir svo og kaflar þar sem vegferill er ónotaður breikka vegi þar sem umferð er svo mikil að flutningsgeta og umferðaröryggi verðavanadmál grafa jarðganga í samræmi við jarðgangaáætlun og útrýma einbreiðum brúm á vegum með ársdagsumferð yfir tvö hundruð bíla lagfæra vegi á hættulegum stöðum í samræmi við sérstaka áætlun í tengslum við umferðaröryggisáætlunina hafa endurbætur á helstu landsvegum markmið endurbótanna sé að koma þessum vegum í gott horf samkvæmt nánari skilgreiningu en landsvegir eru meðal annars hálendisvegirnir fjórir girða meðfram vegum með umferð yfir þrjú hundruð bíla ársdagsumferð þannig að þar verði unnt að banna lausagöngu búfjár byggja eða endurbæta vegi og brýr á höfuðborgarsvæðinu í þeim mæli að umferðarástand verði sem best hér verða nefndir stærstu áfangar sem nást í vegagerð á áætlunartímabilinu lokið verður við veg um hornafjarðarfljót lyngdalsheiði bræðratungu milli reykholts og flúða í árnessýslu á fyrsta tímabili suðurlandsvegur milli selfoss og reykjavíkur verður breikkaður og akstursstefnur aðskildar á fyrsta tímabila lokið verður við tvöföldun reykjanesbrautar milli hafnarfjarðar og reykjanesbæjar vesturlandsvegur milli reykjavíkur og borgarness verður breikkaður og akstursstefnur aðskildar á fyrsta og öðru tímabili á áætlunartímabilinu verða byggðakjarnar á vestfjörðum tengdir við hringveginn með bundnu slitlagi hér er um gríðarlega stórt verkefni að ræða gerð verður brú á djúpveg yfir mjóafjörð og gerður vegur um arnkötludal milli króksfjarðar og steingrímsfjarðar á fyrsta tímabili á þriðja tímabili verður lokið við gerð nýs vegar yfir dynjandisheiði unni verður að breikkun brúa á norðvestur og norðausturkjördæmi á tímabilinu þá verður byggð ný brú á jökulsá á fjöllum á öðru tímabili unnið verður að tengingu byggðakjarna á norðausturlandi við hringveginn allt tímabilið og í lok tímans verður kominn vegur með bundnu slitlagi til þéttbýlisstaðanna í norður þingeyjarsýslu en nokkru fyrr til vopnafjarðar eða á fyrsta tímabili gerð verður ný brú yfir lagarfljót á öðru tímabili hér hefur aðeins verið minnst á nokkra stóra áfanga þess ber að geta að áætlaður kostnaður við sum þessara verkefna hefur aukist mikið frá því að langtímaáætlun í vegagerð var sett fram þessu valda einkum meiri kröfur til þessara vega og einnig val á betri og dýrari lausnum en áður breidd þessara vega er aukin frá sex og hálfum betur í sjö og hálft eða jafnvel átta og hálfum betur vegna aukins umferðarhraða á bundnu slitlagi af öðrum stórum áföngum ber að nefna jarðgöng hér verður sú megináherslubreyting að unnið verður samtímis að gerð tvennra jarðganga á hverju áætlunartímabili í stað einna þannig verður unnið að gerð jarðganga milli ólafsfjarðar og siglufjarðar annars vegar og um óshlíð milli bolungarvíkur og ísafjarðarbæjar hins vegar á fyrsta tímabili samtímis verður unnið að rannsóknum hönnun og öðrum undirbúningi vegna jarðganga milli arnarfjarðar dýrafjarðar og eskifjarðar og norðfjarðar norðfjarðargöng verða boðin út árið tvö þúsund og níu og arnarfjarðargöng verða boðin út þannig að hefja megi framkvæmdir strax að lokum framkvæmdum við óshlíðargöng á öðrum og þriðja tímabili eru fyrirhuguð jarðgöng um lónsheiði og önnur göng sem ekki hafa verið ákveðin hver verða í samgönguáætlun er enn fremur gert ráð fyrir jarðgöngum undir vaðlaheiði sem einkaframkvæmd er í því sambandi miðað við þær heimildir sem gert er ráð fyrir í frumvarpi til nýrra vegalaga samanber sautjándu grein þess frumvarps vegna hugmynda um önnur jarðgöng er á áætlunartímabilinu gert ráð fyrir að unnið verði að frumrannsóknum og áætlunum vegna jarðganga á höfuðborgarsvæðinu til vopnafjarðar og jarðganga á miðausturlandi á höfuðborgarsvæðinu verður unnið að gerð sundabrautar mislægra gatnamóta svo sem kringlumýrarbrautar miklubrautar og mislægra gatnamóta á reykjanesbraut í kópavogi garðabæ og í hafnarfirði því er ljóst að lokið verður við mörg brýn verkefni er öll miða að því að greiða fyrir hinni miklu og sívaxandi umferð á höfuðborgarsvæðinu og jafnframt að stuðla að slysalausri umferð það er von mín að með þessum áföngum og öðrum sem nást á tímabilinu munu samgöngur stórbatna víða um land í sumum tilvikum er um byltingu að ræða og veldur þar straumhvörfum aukin áhersla á jarðgangaframkvæmdir en auk þess má ætla að umferðaröryggi aukist mjög verulega á umferðarþyngstu vegunum út frá höfuðborginni

nýmæli að fjórir hálendisvegir kaldidalur kjölur sprengisandur og fjallabaksleið nyrðri voru flokkaðir með vegum í grunnneti og þannig settir í forgang nú er þetta markmið að þessum vegum verði komið í allgott horf og þeir síðan lagðir bundnu slitlagi eftir atvikum ljóst er að ekki er sjálfgefið að allir þessir vegir verði eins úr garði gerðir en engu þeirra er um fimm hundruð kílómetrar og kostnaður við að fullnægja markmiðum hefur verið metinn lauslega á tólf til þrettán milljarða króna við mat á umhverfisáhrifum samgönguáætlunar varð það niðurstaða sérfræðihóps að víðtæk almenn umræða þurfi að fara fram í þjóðfélaginu um nýtingu hálendisins áður en endanleg afstaða verður tekin um gerð hálendisveganna helstu fyrirvarar umhverfisskýrslunnar voru einmitt við hálendisvegina tryggð er lágmarksfjárveiting til að vinna þetta verkefni sem skiptir ferðaþjónustuna mjög miklu máli verkefnum utan grunnnetsins verður sinnt áfram og reyndar mun betur en verið hefur í því sambandi má nefna að frá og með öðru ári á fyrsta tímabili eru fjárveitingar til tengivega hafna tvöfaldaðar í áætluninni og mun það leiða til verulegs átaks við endurbyggingu tengivega virðulegur forseti tillögur þessar til þingsályktunar sem ég hef mælt fyrir á grundvelli laga um samgönguáætlun fela í sér mörg nýmæli en eru til marks um að með þeim framkvæmdum sem í þeim felast munu margir stórir áfangar nást í hnotskurn má segja þetta sett er fram heildstæð stefna og skýr markmið til næstu tólf ára í öllum greinum samgangna sett er fram metnaðarfull áætlun um ráðstöfun fjármuna til samgöngumála næstu tólf árin í þremur fjögurra ára tímabilum áætlunin gefur skýra og heildstæða sýn á samgöngumál og setur flugmál siglingamál og vegamál í samhengi meðal annars með því að skilgreina grunnnet samgangna vinnubrögð við áætlanagerð þessa hafa þegar stuðlað að stóraukinni samvinnu þeirra sem að samgöngumálum koma og þá ekki síst með samvinnu við notendur með samgönguþingi sem og með meiri og nánari samvinnu milli stofnana samgöngumála með þeim áætlunum sem hér liggja fyrir alþingi til afgreiðslu er hugsað stórt og það er hugsað til framtíðar gert er ráð fyrir meiri og dýrari framkvæmdum en nokkru sinni fyrr og við gerum ráð fyrir því að í lok áætlunartímabilsins fullnægi samgöngukerfið þjóðarinnar í öllum meginatriðum þegnum þessa lands með samgönguáætlun þessari er sannarlega stefnt að því að lyfta grettistaki í samgöngumálum þjóðarinnar